Monsieur le Président, simplement pour apporter une précision, et pour répondre sur le manque de temps et sur la possibilité de déplacer les débats à la mini session de Bruxelles, moi, je voudrais plutôt intervenir pour dire utilisons déjà le temps prévu pleinement pendant la session à Strasbourg. Je rappelle que le jeudi après midi est un temps dévolu à la session, donc utilisons le jeudi après midi comme c'est prévu dans les traités. Et nous pourrons ensuite imaginer de reporter les débats à Bruxelles.